Gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovane gospe poslanke, gospodje poslanci. Ta predlog zakona, ki je danes na mizi, kot je bilo rečeno, ne bi rad ponavljal nekaterih dejstev in vas in vam s tem jemal čas, bi pa predvsem rad opozoril mogoče na neki background, zakaj je pravzaprav prišlo do tega, zakona in zakaj je tukaj nujno potrebno, potrebno ukrepati. Zdaj, problematika davčnih oaz se vleče približno od kakšnih trideset, štirideset let nazaj v, bom rekel, zelo velikem pomenu. do takrat so bile davčne oaze bolj zatočišče tako imenovanega umazanega denarja, ki je nastajal iz predvsem iz kriminalnih dejanj, iz trgovine z, z drogo, trgovine z orožjem in podobne zadeve. Ta trideseta, štirideseta leta nazaj dejansko sovpadajo z neko, nekim postopkom, nekim procesom neoliberalizacije v svetu, ko se je dejansko z neko politiko, tako imenovana trickle downa, če temu tako rečem, oziroma sproščanja, zniževanja davkov bogatih, poskušalo doseči, da bo seveda s tem kapljanjem nekaj prišlo tudi do nižjih in srednjih slojev. To se seveda ni zgodilo. Ker ob tem, ko znižujete davke, morate na drugi strani zagotoviti tudi dodatno dovolj veliko povpraševanje, da se lahko ti, bom rekel, ti presežki realizirajo. In seveda ker ti presežki se niso imeli kje realizirati na trgu, so dejansko iskali neko svojo, davčno zatočišče v tako imenovanih davčnih oazah. In od takrat je problem, velik. Pravzaprav, mislim, da gre za svetovni problem. Recimo, na nivoju Evropske unije, to, kar ni bilo povedano, ocenjujemo, da je to skoraj, da v višini letnega proračuna Evropske unije, ki je sto petdeset, sto šestdeset milijard, mislim, da je perspektiva tam okrog nekaj čez tisoč, čez, tisoč milijard v naslednjih sedmih, sedmih letih. Tako da gre za velik, problem. In jaz bi rad, da ne, bom rekel, ponavljam nekaj zadev, da bi se dejansko tukaj skupaj lotili, lotili tega tega problema. Ta problem je nastal tudi zaradi, če hočete, zaostajanja plač za rastjo produktivnosti v svetu. Predvsem v Združenih državah Amerike. Podobno se je pa dogajalo tudi v Evropi. Ob tem, ko so, ko je produkt, ko so plače po drugi svetovni vedno dokaj zvesto sledile rasti produktivnosti, se je tam nekje od sedemdesetih let naprej zgodilo zgodilo odpiranje škarij. Produktivnost je bliskovito naraščala, nimamo časa, da bi si to globlje pojasnjevali, plače so pa, bom rekel, bistveno zaostajale za tem. Ta ta razlika v teh škarjah je velikem delu, kot sem rekel, zaradi problemov z na, na, na strani na strani agregatnega povpraševanja selila kapital v te davčne, davčne oaze. So še drugi vidiki davčnih oaz, eden od pomembnih vidikov, da so tam v bistvu locirana slamnata podjetja, s preko katerih se s transfernimi cenami zmanjšuje davčna osnova v vsaki posamezni, posamezni državi. Se pravi, blago se proda v davčno oazo po ceni, ki pokriva samo stroške ali pa še tga ne, to ni pomembno, za te podjetnike, ki to počnejo, in se potem seveda dobiček za preprodajo preko teh slamnatih podjetij, kakorkoli že imenujemo, davčnih oazah dejansko realizira tam, kjer je najnižje obdavčen. Tudi, bom rekel, promet z nepremičninami poteka preko teh, preko teh davčnih oaz in podobno. Tako da, kot sem rekel, sam predlog zakona je v bistvu zelo enostaven. Jaz verjamem, da so nekateri pomisleki, da so lahko tudi, tudi tehtni, vendar jaz mislim, da se moramo vsi skupaj tukaj lotiti tega problema in ga poskušati v uglednem času rešiti. Predvsem v interesu držav, ki dejansko izgubljajo, bom rekel, davke in prispevke iz tega naslova. Hvala lepa.